Monsieur le Président, mes chers collègues, vous voulez donc aujourd'hui protéger le patrimoine de la Syrie et de l'Irak. Cela pourrait presque prêter à rire si ce n'était pas aussi tragique. Si vous vouliez protéger le patrimoine culturel dix fois millénaire de ces régions, il ne fallait pas le jeter sous les bombes, ni le laisser à la merci de Daech et de barbares islamistes grimés pour l'occasion en rebelles.

Vous qui encouragez chaque jour l'immigration clandestine et le libre échange dogmatique, vous faites ici profession d'un presque protectionnisme qui laisse rêveur.

Par l'abaissement des États nations, vous avez réduit leurs administrations douanières à néant.

Vous n'aurez pas les moyens de votre futile politique, vous ne vous en donnez pas les moyens, vous avancez au gré de vos pulsions ou de vœux pieux sans hommes ni moyens.

Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est effectivement l'année du patrimoine culturel, alors vous vous posez en défenseur du patrimoine culturel de l'humanité alors que vous bradez celui de l'Europe, vous bradez celui de mon pays et de ma France. Nos villages, nos clochers, notre histoire, nos monuments, nos arts et métiers sont pillés et vous les négligez, vous les bradez par aveuglement et souvent par mépris.